Le premier, c'est que le manque de sommeil qu'il provoque chez nombre de concitoyens pose un vrai problème de sécurité routière. C'est la cause d'un grand nombre d'accidents impliquant notamment les usagers de la route les plus vulnérables, et je pense aux piétons et aux cyclistes. Il y a une deuxième chose importante qu'on oublie le secteur du transport des marchandises en Europe, qui n'est pas au beau fixe, doit faire face, chaque fois que l'on passe à l'heure d'été ou d'hiver, à des charges administratives supplémentaires liées au changement d'heure. Si l'on ajoute à cela le fait qu'aujourd'hui, oui, cela représente chez l'être humain un problème de santé publique, il y a des effets négatifs sur le bien être des animaux.